Najlepša hvala, spoštovani predsednik, za besedo in, minister, za, za, odgovor. Bi pa vseeno izpostavil en en ključen problem, ki se tukaj, a pa ključen konflikt, ki se tukaj pojavlja. Je dobra novica seveda, če, če gremo v tej smeri, da, da se stvari uredijo in, prenesejo na ministrstvo, ampak tukaj zdaj v tem trenutku ostaja, ključen problem, ključen konflikt, ki je na eni strani, ponujanje nekega rednega vpogleda v pedagoški proces, ker je vsebinska stvar, na drugi strani, pa so, pa pogojevanje, pogojevanje tega vpogleda zdaj v tem dejanskem stanju z nekim finančnim ozadjem družine otroka. To je resničnost, tega tega trenutka. Storitve, komercialne storitve, o katerih danes govoriva, so, so plačljive, so zastonjske do neke mere, plačljive pa v v svoji polni obliki. In zdaj, interes ministrstva bi moral biti v kontekstu digitalizacije šolstva, seveda slediti nekim smernicam, razvoja razvoja izobraževanja za vse v dobro, v dobro vseh in dostopnost izobraževalnega sistema, za vse. Realnost pa sta ta te dve podjetji, v glavnem, no, ki, ki ste jih tudi sami omenil, podjetje E-šola recimo, ki je na javnem šolstvu od leta dva enajst, zaslužila devet milijonov, pa potem samo dva sedemnajst ena cela sedem milijona, drugo podjetje pa tudi, od dva tisoč tri je dobila devet milijonov. Gre za konflikt. Dobro, javnega šolstva in kapital na drugi strani. In zdaj mene v dopolnitev vprašanja zanima, kdaj lahko pričakujemo, da bo ministrstvo stopilo na to pot, torej tega, te, brezplačne aplikacije in na kakšen način bo v razvoju takšne, aplikacije upoštevala pedagoško stroko, specifike pedagoškega dela in avtonomijo učiteljev, in ne nazadnje, tudi, tudi učencev. Hvala lepa.